Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że rzeczywiście siedzi tu wielu chrześcijan, tylko dobrze wiemy, że wiary nie wolno relatywizować. I nie może być tak, że obok tej tęczy, o której Pani powiedziała, a wizerunek Matki Bożej i jej koronacja, to już jest w tej chwili ponad 300 lat od koronacji wizerunku. Tam nie było i nie przypominam sobie bynajmniej ja a żyję już 53 trzy lata na świecie żeby w tym wizerunku była tęcza. To była jawna prowokacja. I druga rzecz. Jeżeli wizerunek Matki Bożej na jednym z wydarzeń w Gdańsku umieszcza się w tle waginy, to jakże to nie jest dyskryminacja chrześcijan? Szkoda, że to jest wojna polsko polska tutaj.